Problema sectorului zahărului este mult mai amplă decât temele propuse prin întrebările aflate astăzi în dezbatere și nu se limitează la trestia de zahăr.

Restul de 80 din consum este asigurat prin rafinarea zahărului brut importat sau direct prin importul de zahăr alb. În ultimii ani, rafinăriile din România, și nu numai, au avut mari probleme de aprovizionare cu materia primă necesară și de menținere pe piață. Importurile de materii prime sunt strict limitate la anumite surse și doar o cantitate redusă poate fi cumpărată din surse eficiente, care pot asigura o aprovizionare continuă. Comisia Europeană nu a fost până în prezent în măsură să vină cu propuneri consistente, care să asigure aprovizionarea rafinăriilor pe termen mediu și lung și care să permită o minimă planificare a activității.

Aceste măsuri sunt necesare și urgente, dacă Uniunea dorește să aibă în continuare o industrie de rafinare proprie.